Îi asigur pe toți cei care au avut de suferit în urma acestor grave evenimente că suntem și vom fi alături de ei. Din păcate, lipsa unei infrastructuri necesare de prevenție și slaba pregătire a autorităților române, în ciuda situațiilor similare care au avut loc în trecut, au dus la provocarea de pagube materiale și, ce este mai trist, la pierderea de vieți omenești. Așa cum am solicitat și la dezbaterea din sesiunea trecută, cer din nou Comisiei să vină cu o propunere urgentă de măsuri privind amenajarea bazinelor hidrografice ale râurilor interne și transfrontaliere din statele membre, precum și cu un set de măsuri financiare destinate derulării acestor investiții critice, astfel ca în viitor asemenea situații să nu mai apară. Mulțumesc pe această cale în numele poporului român Franței, Belgiei, Austriei și Estoniei pentru reacția rapidă avută în ajutorarea României, în urma activării mecanismului comunitar de protecție civilă.